Herr Präsident! Und wieder Ungarn! Proteste der Opposition, Aufschreie in der Kulturlandschaft der internationalen Öffentlichkeit völlig egal. Wie früher herrscht in Ungarn nur eine Partei, nur eine Meinung. Künftig will die Regierung mitentscheiden, wie viel Geld kommunale Bühnen bekommen und wie Intendanten bestimmt werden. Der neue nationale Kulturrat wird für die strategische Lenkung der Kulturbranche zuständig.

Die politische Kontrolle von Kulturinstitutionen grenzt an Zensur. Abweichende Meinungen sollen keine Plattform finden, das ist Gehirnwäsche im Schonwaschgang sozusagen. Und dennoch keine klare Reaktion von Kommission und Rat. Die immer neuen antidemokratischen Entwicklungen in Ungarn sind ein Skandal, den unsere Bürgerinnen und Bürger völlig zu Recht nicht mehr akzeptieren wollen.